frú forseti ég mæli sem varaformaður umhverfisnefndar fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja neysluveitna og raffanga frá neytendastofu til brunamálastofnunar þetta frumvarp er flutt af umhverfisnefnd og hún er einhuga í afstöðu sinni til þess það felur í sér í fyrsta lagi breytingu á löggjöf umhverfisráðuneytisins það er breytingu á lögum um brunavarnir í öðrum þætti breyting á löggjöf viðskiptaráðuneytisins það er breyting á löggjöf um öryggi raforkuvirkja og fleiri og loks í þriðja kafla breyting á lögum um neytendastofu og talsmann neytanda með síðari breytingum frumvarpið er til komið vegna samkomulags umhverfisráðuneytis og viðskiptaráðuneytis um að færa rafmagnsöryggissvið neytendastofu til brunamálastofnunar og þar með yfirstjórn málaflokksins frá viðskiptaráðuneyti til umhverfisráðuneytis er það mat ráðuneytisins að málaflokkurinn falli mun betur að þeim verkefnum sem tilheyra brunamálastofnun heldur en neytendastofu þar sem rafmagnsöryggi bygginga tengist óhjákvæmilega brunavörnum er hins vegar lagt til að neytendastofa sinni áfram því hlutverki sem snýr að markaðseftirliti með rafföngum en það snýr að vöruöryggi og þar með því hlutverki neytendastofa er snýr að neytendum frumvarpið er tekið út úr frumvarpi til mannvirkjalaga sem nefndin hafði til umfjöllunar á síðasta þingi en þar var lagt til að eftirlit með rafmagnsöryggi færi undir nýja byggingarstofnun sem þátt átti að taka yfirverkefni brunamálastofnunar umhverfisstofnun kláraði ekki málið frá sér og því var frumvarpið ekki að lögum frumvarpið sem umhverfisstofnun leggur fram leggur til að rafmagnsöryggissvið neytendastofu verði fært til brunamálastofnunar og heyrir þar með undir umhverfisráðuneytið í stað viðskiptaráðuneytisins áður það er sátt um þessa yfirfærslu í báðum ráðuneytum þar sem rafmagnsöryggi bygginga tengist óhjákvæmilega brunavörnum á málaflokkurinn betur heima hjá brunamálastofnun neytendastofa mun eftir sem áður sinna markaðseftirliti raffanga þar sem slíkt eftirlit snýr að öryggi og samræmist því verkefni neytendastofu